Frau Präsidentin! Als Mitglied der Japan Delegation und mit Blick auf unsere japanischen Freunde möchte ich etwas auf Japanisch sagen.